Monsieur le Président, notre société est elle à ce point malade pour en arriver à faire respirer pendant plusieurs heures des gaz toxiques à des cobayes humains et à des singes, ce que je considère être des actes de torture contre des animaux qui, eux, ne peuvent pas dire non? Dans cette affaire du le scandale s'ajoute au scandale, la honte à la honte et le dégoût au dégoût pour les pratiques des industriels prêts à tout pour tricher et par appétit du gain.

nous demandons aussi qu'ils soient sanctionnés, car ils contreviennent à la Charte européenne des droits fondamentaux, ils offensent nos valeurs et, en fin de compte, ils nous font honte.